Morgen begint de top over de Europese meerjarenbegroting en ik roep de staats en regeringsleiders op te bouwen aan vertrouwen. Dit is dé kans om de geloofwaardigheid van de Europese Unie te herstellen. Een geloofwaardige Europese Unie is een toekomstbestendige Europese Unie. Een Unie die innovatie en versterking van de concurrentiekracht voorop stelt.

Ik noem twee concrete toekomstbestendige en toekomstgerichte voorbeelden

De vraag is alleen of dat bij alle staats en regeringsleiders zo zal doordringen.

Landbouw en structuurfondsen worden vaak gebruikt om eigen wensen aan te vullen en dat helpt de Europese Unie niet vooruit. Te vaak wordt op die manier met de budgetten omgegaan. Dat versterkt het vertrouwen van de burgers in Europa niet. Dat het Parlement daar bovenop dan ook nog overweegt om 2 miljoen euro communicatiebudget te gebruiken om twitterdiscussies over de Europese Unie positief te beïnvloeden, werkt in dit verband contraproductief. Kritiek op de Europese Unie en het Europees Parlement moet niet worden weerlegd door een bombardement van positieve propaganda, maar door lessen te trekken en gemaakte fouten te erkennen en te verbeteren.